Voorzitter, laat ik één positief punt noemen van de Doha onderhandelingen.

Dat is dan ook het énige positieve punt, want ze kregen niet waar ze recht op hadden. En omdat we al tien jaar met zijn allen te weinig doen, zijn er ondertussen een heleboel bilaterale overeenkomsten gesloten. Bilaterale overeenkomsten van westerse landen, waaronder dus ook de Europese Unie, met ontwikkelingslanden leiden ertoe dat die landen tegen elkaar worden uitgespeeld.